Ein guter Tag beginnt mit einem weiteren Land, das dem UN Migrationspakt nicht beitritt, so gestern Italien.

Die Hauptziele sind Abrüstung, Frieden, Sicherheit und Freundschaft zu gewährleisten, Menschenrechte zu gewährleisten, und auch ein Ort der Begegnung zu sein. Aber die Vereinten Nationen haben mit Sicherheit nicht das Ziel, weltweit die Frage der Migration zu lösen und damit in die Entscheidungshoheit nationaler Parlamente und von deren Volksvertretern entsprechend einzugreifen. Dieser Pakt ist etwas Schlechtes immer mehr Länder erkennen es.